En ik weet dat u af en toe goede contacten hebt met de Pakistaanse regering. Dus mijn verzoek aan u is, meneer de voorzitter u heeft ook de advocaat gesproken en dat heeft ook collega Weber gedaan net vóór de jaarwisseling wilt u er bij de Pakistaanse regering op aandringen dat mevrouw Asia Bibi nu echt vrijgelaten wordt en kan gaan naar het land waar ze heen wil.